Ich, lieber Kollege Weber, habe klar gesagt ich habe nicht alles, was die Frau Kommissarin gesagt hat, unterstützt Wenn die Kommission etwas gegen Rumänien vorzubringen hat, dann werden wir das voll unterstützen.

Also parteipolitischer kann man gar nicht sein, als Sie hier in Ihrer ersten Rede agiert haben. Ich gebe in einem Punkt dem Kollegen Weber Recht Wir haben nicht viel über die Details der Verstöße der ungarischen Regierung geredet. Aber ich muss sagen, der Premierminister hat ja überhaupt nicht zur Kommission Stellung genommen.